Prin promovarea reformelor structurale coordonate la nivelul statelor membre, Strategia 2020 trebuie să deschidă calea spre un nou model de creștere economică în Europa. Consider că aceste reforme sunt indispensabile pentru toate statele membre având în vedere nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor. Este nevoie, totodată, să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii să își pună în valoare întregul potențial în vederea creării de noi locuri de muncă. Includerea pe lista obiectivelor Uniunii Europene, creșterea economică, obiectivul social, respectiv lupta împotriva sărăciei sunt, de asemenea, importante pentru Europa, pentru că îndeplinirea acestora va contribui la asigurarea independenței economice a Uniunii Europene Nu în ultimul rând, cred că Strategia 2020 trebuie să fie accesibilă cetățenilor europeni, deoarece ei trebuie să înțeleagă responsabilitățile care revin tuturor actorilor implicați în punerea în aplicare a acesteia, autorități naționale, locale și regionale, la care se adaugă și contribuția cetățenilor europeni.